Nie potrafię sobie wyobrazić, jak można serio mówić o dyskryminacji kobiet w dziedzinie cyfrowej. No chyba tylko tak, że w tenisie mężczyźni grają pięć setów, a kobiety tylko trzy, mężczyźni pchają kulą siedmiokilową, a kobiety pięciokilową więc w takim razie jedynym rozwiązaniem jakie widzę, to wprowadzić zasadę, że dla kobiet wprowadza się liczenie tylko przy siedmiu cyfrach, a nie dziesięciu.